Na úvod bych chtěl říci, že já nejsem příznivcem žádné nové legislativy v tomto oboru a myslím, že o to ani zpravodajka nežádala, že k tomu nehovořila. Pro mne je důležité, pokud neexistuje jednotná definice, tak je možné samozřejmě k ní určitým postupem dospět, ale je důležité, abychom rekreační rybolov skutečně podporovali tam, kde plní především tu samozásobitelskou funkci, tzn. zejména v těch přímořských pobřežních oblastech. Je asi dobré i podporovat určité finanční projekty, které souvisí s tímto rekreačním rybolovem. Pochopil jsem, že je důležité, abychom docílili rovněž určitých statistických dat a vědeckých údajů o tomto rybolovu, na druhou stranu mám pocit, že to je někde na pomezí mezi koníčkem a řekněme rekreační činností, která by asi neměla být nadále více regulována, resp. neměla by být předmětem našeho dramatického zájmu.